Je voudrais remercier, en son nom, Mme Klass, qui s'est absentée quelques instants et qui a tenu bon face au Conseil lors de cette deuxième lecture sur les biocides, ainsi aussi, bien entendu, que les rapporteurs fictifs, pour la qualité de leur collaboration. Monsieur le Commissaire, Mme Lepage souhaite également saluer l'attitude très constructive de la Commission qui a employé toute son énergie à favoriser le compromis qui est sur la table ce soir. Je crois que nous avons réussi à mettre sur pied un système viable et davantage protecteur de l'environnement et de la santé des utilisateurs, ce qui n'était pas gagné d'avance. Nous avons particulièrement veillé à ce que le nouveau système d'autorisation centralisée ne conduise pas à un black out progressif de l'Agence des produits chimiques d'Helsinki. L'approche qui a été choisie approche en trois étapes est la bonne, comme la priorité donnée pour septembre 2013 aux produits biocides à risques faibles et à ceux qui sont destinés en priorité à l'hygiène humaine et à l'hygiène vétérinaire. Le compromis, comme je l'ai dit, améliore donc le système sur plusieurs points des critères clairs pour exclure du marché les produits contenant les substances les plus nocives, l'établissement de critères provisoires pour les perturbateurs endocriniens, un meilleur contrôle aussi des nanomatériaux, l'obligation d'étiquetage des produits traités et de nouveaux droits pour les consommateurs que nous sommes, qui peuvent demander des informations aux fabricants sur ces produits. C'était l'une des priorités du Parlement pour éviter de nouveaux scandales comme celui des sofas, dont on se souvient, ces sofas importés de Chine par une grande chaîne française, qui contenaient des substances non autorisées, et ont été à l'origine de brûlures graves.

Mais, dans l'ensemble, le groupe des libéraux et démocrates européens se félicite, bien évidemment, de ce que l'Europe, avec ce règlement, avec REACH ou encore avec celui sur les pesticides, se dote aujourd'hui de la législation sur les produits chimiques la plus ambitieuse au monde, ni plus ni moins.